Señor Presidente, creo que es importante dar la bienvenida a este Acuerdo. Un acuerdo que, como ha dicho el Comisario, ayudará a incrementar las inversiones en ambos lados, unas inversiones de las que, sin duda, estamos necesitados en Europa. También ayudará a proteger las inversiones europeas en China, algo, sin duda, capital. Además, es un acuerdo que viene en un momento importantísimo para Europa, porque todos somos conscientes de que la internacionalización de nuestra economía será uno de los pilares de la recuperación económica.

Nuestro socio, China, es uno de los actores principales en la economía global.

Además, recientemente, China ha decidido incorporarse a las negociaciones del Acuerdo de servicios conocido como TISA.